Er hat nichts davon, dass er EU Bürger ist. Er hat auch nichts davon, dass wir uns um ihn kümmern.

Es wurden viele Vorschläge gemacht, was wir tun könnten gerade da er EU Staatsbürger ist um ihm zu helfen. Ich würde mir wünschen, dass einer von diesen Vorschlägen auch wirklich umsetzbar ist und helfen kann. Denn er steht ja nur für viele andere, denen es ganz ähnlich geht.